Pane předsedající, kdo z nás by preferoval zmrzlinu, která je vyrobena z náhražky, ale nikoliv ze smetany, když je uváděna pod stejným obalem? Toto jsou skutečné příklady, které na jednotném vnitřním trhu v Evropě vidíme. Nebo kolový nápoj, který má nejpodřadnější formu sladidla namísto toho jiného, který je uváděn na trh ve výborné kvalitě. Myslím si, že tyto nešvary musíme potírat, a myslím, že jsme šli velmi dobrým směrem díky paní kolegyni Sehnalové a dalším. Rovná práva, to nemůže být jenom planý pojem. Dvojí kvalita v Evropě nemůže existovat.

Je mi líto, že česká vláda bohužel podpořila ten kompromis, který podle mého názoru rozvolňuje ty definice a je nepochybně zhoršením práv spotřebitele, a je důležité se vrátit k těm pozměňovacím návrhům.